Das geschieht in einem Land, das 1995 das erste auf der Welt war, das in seiner neuen Verfassung auch die Nichtdiskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung eingeführt hat. Auf diesem Weg sollte nicht nur Südafrika, sondern ganz Afrika weitergehen.